Het is een verdeeld stuk van 28 landen en daar kunnen we niet mee verder. Maar we lopen wel het gevaar dat het optimale iets wat collega Albrecht nastreeft de vijand wordt van het maximale. Wat kunnen we op dit vlak bereiken? De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat we natuurlijk ook zelf twee jaar bezig zijn geweest om tot een vergelijk te komen. Desalniettemin sluit ik me aan bij zijn vraag Wat doet de Raad? Want de voorzitter van de Raad spreekt wel warme woorden maar waar zijn de daden? Ik weet wel, het is gemakkelijk om altijd de Grieken de schuld te geven, en bovendien zijn er natuurlijk ook andere raadsvoorzitterschappen geweest.

Europa heeft deze verordening nodig, niet alleen voor de privacybescherming, ook voor onze economische ontwikkeling.